Poštovana predsjedavajuća, ova rasprava nažalost koincidira s početkom vojne intervencije Turske na sjevernu Siriju. Pridružujem se svima koji izražavaju duboku zabrinutost zbog toga. Bez obzira na obrazloženje Ankare ova akcija neće doprinijeti ni miru ni stabilnosti u regiji. Dok turski predsjednik tvrdi kako je svrha operacije eliminacija sigurnosnih prijetnji i omogućavanje povratka sirijskih izbjeglica iz Turske nakon uspostavljanja sigurne zone na tom području, pravi motivi su drugačiji. Erdoganova vojna ofenziva na sjever Sirije otkriva u kojoj ga mjeri pritišću domaći problemi zbog loših ekonomskih rezultata i slabljenja podrške njegovoj politici. Posebno je nedopustivo da turski predsjednik poistovjećuje Kurde s militantima Islamske države. Ovaj napad je pokušaj obračuna s onima koji su najviše doprinijeli porazu Islamske države. Nadam se trajnom, a ne privremenom. Europska unija treba nastaviti s preispitivanjem odnosa s Turskom, ali do kraja odbaciti iluzije o podudarnosti vanjske politike američkog predsjednika Trumpa s vrijednostima koje mi nastojimo promovirati u međunarodnim odnosima.